evitar y controlar los impactos de las actividades humanas sobre el medio ambiente, mejorar el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación son tareas imposibles de asumir si no contamos con el apoyo de la comunidad científica europea. La investigación pesquera es también imprescindible a la hora de formular recomendaciones y prestar asesoramiento a los legisladores. Una mayor inversión en investigación y desarrollo, así como en la recogida y en el tratamiento de datos fidedignos, redundaría en una política común de pesca más sólida y sostenible.

Por una parte, señor Comisario, los montantes inscritos en el Séptimo Programa Marco para investigación marina, que debería haber sido un tema transversal, parecen insuficientes para el enfoque integrado que se le quiere dar en este momento a esta cuestión. Además, señor Comisario, los científicos —y le aseguro que he hablado con muchos para elaborar este informe, antes y durante su elaboración— se encuentran con problemas a la hora de presentar proyectos al Séptimo Programa Marco problemas achacables, en parte, al diferente enfoque que precisa, por un lado, la acuicultura, de carácter básicamente industrial, y, por otro, la investigación sobre pesca y ciencias marinas, que tiene un carácter multidisciplinar y que es a más largo plazo. Hasta el Séptimo Programa Marco estos campos —los dos— estaban cubiertos por los mismos fondos y dependían de la DG Pesca, lo que permitía su complementariedad. En la actualidad es la DG Investigación quien se encarga y el resultado es que está resultando difícil para la comunidad científica hacer llegar a los funcionarios que elaboran las directrices de las convocatorias las preocupaciones y las necesidades del sector.

Y le pongo un ejemplo para enriquecer, desde el punto de vista científico, la estrategia marítima comunitaria o para investigar la relación entre pesca y cambio climático. En resumen, el objetivo de la política marítima de la Unión Europea de conseguir una pesca productiva en un medio marino limpio necesita del acceso de los científicos que trabajan en este campo a mecanismos horizontales de financiación en el Séptimo Programa Marco. Me gustaría, para concluir, referirme al segundo problema el preocupante déficit de científicos jóvenes en la investigación en el ámbito de la pesca, algo que parece ser el fruto de unas carreras profesionales poco atractivas en comparación con otras ciencias básicas. Parece indispensable instaurar cursos universitarios interesantes y gratificantes que ofrezcan buenas salidas profesionales. Y parece asimismo necesario homogeneizar los diferentes modelos de investigación aplicada vigentes en los distintos Estados miembros, a fin de poder comparar mejor los resultados y facilitar la agregación de datos, así como intensificar la cooperación entre los institutos de investigación nacionales. Y, desde luego, me parece imprescindible integrar mejor la experiencia y la pericia de los pescadores en el proceso de elaboración de dictámenes científicos sobre los que fundamentar las decisiones políticas en el marco de la PPC.